Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav, spoštovana ministrica! Spoštovani kolegice, kolegi! Jaz bom zelo kratka, ker imamo malo manj časa, pa nič zato. Zdaj, v drugem branju, ponovno govorimo o poroštvu. Jaz mislim, da moramo še enkrat spomniti na argumente, zakaj pravzaprav o tem sploh govorimo in zakaj potrebujemo, obravnavo tega zakona. Prvič, tudi zaradi ohlajanja gospodarstva so tovrstni infrastrukturni projekti ključni za nadaljnji razvoj Slovenije. S tem se verjetno vsi strinjamo. Drugič. Vlada, vloga Republike Slovenije kot garanta vpliva tudi na ugodnejšo stopnjo obrestne mere najetih kreditov. In pa seveda tretjič, Republika Slovenija je v preteklosti že nastopala v vlogi garanta pri investicijah v cestno infrastrukturo in v nobenem primeru še ni prišlo do unovčenja predloženih garancij. Zdaj, gospa ministrica v vseh razpravah opozarja, da je zelo mala verjetnost, da bi do tega prišlo. A jaz zdaj drugega nimam, kot da ministrici pri tem verjamem. Zato, se mi zdi, da so, predlogi amandmajev, ki jih kolegi v SDS predlagajo, dajo za misliti. Seveda, Je pa seveda o njih potrebno spregovoriti. Predvsem kar se mene tiče, je, pomislek tudi pri stroških samega najema kredita, vendar, jaz nisem, finančni strokovnjak, niti še v življenju nisem nikoli jemala tako velikega kredita. Tako da v tem trenutku res, kot laik ne morem oceniti, ali ali je zdaj dovolj en procent ali je dovolj, štiri nič cela štiri procenta ali nič cela dve ali nič cela pet, pravzaprav, ne vem, koliko bodo ti stroški za tako velik kredit. tako da tukaj bi jaz kljub temu prepustila pripravljavcem gradiva, to njihovo strokovnost in bi verjela, bodo stroški v teh okvirih, kot so predlagani. Zdaj, Ne bom šla, ali pa mogoče lahko, grem v nekaj samo teh zelo kratkih, zelo kratkih umestitev, da rečem, tudi drugega tira v širši kontekst. Projekt izgradnje drugega tira definitivno predstavlja, zgolj enega izmed številnih investicij, izvedenih oziroma že in še načrtovanih, ki jih bomo v Sloveniji izvedli, ki so tudi del strategije modernizacije slovenskega železniškega omrežja, ker se verjetno v tej dvorani vsi strinjamo, da naša železnica še pa je res iz Marije Terezije in je nujno, da jo posodobimo. Pa to smo že zamudili ene par let, ampak bog pomagaj. Zdaj smo tu, pa dajmo to podelati. Zakaj sem pa vesela, da je, ko govorimo o tem širšem, kontekstu drugega tira? Da bomo, tudi nadgradili železniško progo Maribor-Šentilj. Vi veste, da v proračunu, dvajset-enaindvajset imamo triinpetdeset milijonov za to, kar je ogromno. In jaz moram povedati, da, v zadnjih letih tako velike investicije v nadgradnjo železniške proge v tistem delu severovzhodne Slovenije, ki je evidentno nižje razvit kot drugi, še ni bilo, zato se meni zdi to zelo zelo pomembna investicija. Tudi, Pragersko se je, to vozlišče, se je nadgradilo, Zidani most-Celje, pa mislim, da se zdaj, zadeva tudi urejuje po tistih, nekih nesrečah, ki so bile, skratka, Poljčane, Slovenska Bistrica, tudi tam se je zadeva uredila oziroma, če se še ni, se bo. Zato pač je treba ta drugi tir narediti. Zdaj, do Primorske tudi moramo priti, pa fajn bi bilo, da pridemo v čim krajšem času. Zagotavljajo nam, da potem bo, mislim, da pol ure krajši, čas potovanja, kar verjetno tudi ni tako nepomembno sploh, tudi v kontekstu, da rečem, nekega biznisa, ki se ga grejo tisti, ki bodo to tudi koristili. Skratka, da ne bom preveč časa kolegu porabila, jaz sama amandmajev SDS-a ne bom podprla, se mi pa zdi pomembno, da pa vsi skupaj zelo bdimo nad tem, kaj se bo dejansko potem s temi najemi in s krediti dogajalo, in seveda takrat, če bo potrebno, tudi urgiramo. Hvala.